Herr Präsident, Herr Kommissar Moedas! Zwei Drittel des europäischen Wirtschaftswachstums werden heute durch Forschung, Entwicklung und Innovation ausgelöst, und der Haushaltsentwurf des Europäischen Parlaments im mehrjährigen Finanzrahmen sieht eine 30 ige Steigerung der Mittel und insgesamt 120 Milliarden Euro für Horizon Europe vor. Ich möchte mich deshalb ganz besonders bei den beiden Berichterstattern für diesen ambitionierten und für Europa so wichtigen Vorschlag bedanken. Denn die hohe Schlagkraft dieser Programmlinie Horizon ist unbestritten.

Es wurde heute schon gesagt Eine ganz wichtige Mission wird die Entkarbonisierung sein. Weitere neue features gibt es auch. Aber was ich sagen möchte Nur durch Programme wie Horizon Europe wird es möglich sein, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten auch in Zukunft zu stärken und die weltweite Spitzenposition Europas im Bereich der Innovation zu verteidigen.